Signora Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che oggi ci interessa è di particolare importanza per la salute di tutti gli europei e necessita di una risposta forte e di un'azione coesa fra i gruppi. È infatti scientificamente provato che il sopravvenire di patologie tumorali dipende in larga parte dalla diretta correlazione tra ambiente, alimentazione e uomo. Di conseguenza non possiamo più ignorare gli effetti devastanti delle sostanze presenti nei cibi e nell'aria che respiriamo. Solo con una battaglia sostanziale, non solo formale, per la salvaguardia dell'ambiente è possibile affrontare la lotta contro il cancro, oltre ad assicurare un instancabile sostegno alla ricerca sulle terapie mirate, come i farmaci biologici, il cui uso è stato dimostrato essere efficace e meno tossico di farmaci chemioterapici usati talvolta in maniera inadeguata, come ho spesso visto nella mia esperienza di medico.